Herr Präsident, geschätzte Frau Kommissarin!

Generaldirektor Azevêdo hat in den vergangenen Tagen klare Worte in Richtung der Mitgliedstaaten formuliert Es geht um alles oder nichts, und wir sind zu nahe am Ziel, um jetzt zu versagen.

9. Ministerkonferenz in Bali müssen endgültig die letzten Schienen in Richtung Zielbahnhof legen. Es muss mit aller Anstrengung daran gearbeitet werden, die letzten offenen Punkte in den Bereichen Handelserleichterung, Landwirtschaft und am wenigsten entwickelte Länder zu bewältigen. Wir brauchen einen Abschluss, und Bali sowie Genf müssen die letzten Mosaiksteine sein, um das Gesamtbild WTO zu komplettieren. Vor dem Hintergrund der globalen wirtschaftlichen Herausforderungen muss ein funktionierendes multilaterales Handelssystem stehen. Wir benötigen einen gemeinsamen Rahmen, der es Industrie Schwellen und Entwicklungsländern ermöglicht, sich unter fairen und gleichen Bedingungen ökonomisch zu entwickeln und Handel zu betreiben.

Der Fokus muss klar auf einen Abschluss der Doha Verhandlungen liegen und nicht auf einem Sammelbecken an bilateralen und regionalen Handelsabkommen.

Bali wird zeigen, ob die Mitgliedstaaten der WTO das Engagement und den Mut aufbringen können, die richtigen Schritte zu einer starken WTO zu setzen.